Señor Presidente, esta mañana he leído en un importante periódico alemán la noticia de que España y Argentina tienen un conflicto relacionado con una sociedad petrolera.

El conflicto es entre Europa y Argentina y, más allá, con ese gran valor europeo que es la seguridad jurídica y su respeto en las relaciones comerciales internacionales. Las instituciones europeas cuentan con magníficos juristas que pueden encontrar los instrumentos adecuados en el Derecho comunitario primario o derivado para neutralizar la arbitrariedad de las autoridades argentinas. Yo soy un modesto profesor de Derecho público y me ofrezco a colaborar con ellos.